Az ugyanis alig egy hónappal korábban megsemmisített egy, a kormány által beterjesztett friss törvényt. A bírósági ítéletek kétségbe vonása, az alapvető fékek és ellensúlyok eltávolítása megkérdőjelezi a kormány elkötelezettségét a jogállam iránt mondta José Manuel Barroso Victor Ponta kormányfőnek

Egyetértek vele!

és a parlamenti egyeztetés legelemibb szabályait. Joseph Daulnak, az EPP frakcióvezetőjének idén januári nyilatkozatában a következő áll Orbán úr be fogja bizonyítani, hogy elkötelezett a szabadságjogok és a demokrácia értékei és elvei mellett. Ugyanő, idén júliusban Victor Ponta brüsszeli látogatásakor a következőket mondta erős kételyeink vannak azzal kapcsolatban, hogy Ponta kormányfő Brüsszelben tett diplomatikus megfogalmazásait konkrét tettek fogják követni a kormánya részéről. A kettős mércének nincs helye Európában, közösen kell megvédenünk a demokráciát és a jogállamot, ha azokat bármely, konzervatív vagy baloldali vezetésű tagállamban támadás éri. Elfogadhatatlannak tartom, hogy Reding biztos asszony, aki korábban Basescu államelnök lépései kapcsán nem kritizálta a demokrácia szabályainak megsértését, a mostani helyzetben politikai jellegű minősítéseket tegyen, és a schengeni csatlakozás elhalasztásával fenyegesse Romániát, miután a szakértők és a Bizottság minden szempontból csatlakozásra alkalmasnak nyilvánította az országot. A tényszerűség joggal elvárható a Bizottságtól. Ehhez egy olyan monitoringmechanizmusra van szükség, amely pártatlan szakértői vélemények felhasználásával megfelelő eszközöket ad a kezünkbe a demokráciát és a jogállamot sértő tagállami lépések közösségi szintű vizsgálatára és szankcionálására.